Pani predsedajúca, pravdupovediac, už to slovné spojenie LGBTI free zones, keď počujem, tak mi behá mráz po chrbte, a myslím, že by malo vyvolať zdesenie vo všetkých nás, ktorí poznáme európske dejiny a ktorí vieme o všetkých tých pokusoch vytvoriť nejaké zóny bez jednej menšiny alebo bez nejakej národnostnej skupiny, a my vieme, kam tento jazyk segregácie vylúčenia vedie, a on v dejinách vždy končil násilím. Dnes je toto násilie koncentrované najmä v online priestore, špeciálne v mojej krajine na Slovensku vidíme traumatický nárast nenávistných prejavov voči LGBTI komunite a výsledkom je naozaj psychické utrpenie a zlomené osudy tisícov nevinných ľudí. A proti tejto homofóbii nenávisti musí zakročiť predovšetkým aj Komisia, aj platformy, aj štáty, ale je to zodpovednosť politikov, a najmä politikov, ktorí tento nenávistný jazyk tolerujú alebo priamo povzbudzujú, keď hovoria, že ľudské práva a rovnosť LGBTI menšín je nejakým civilizačným ohrozením, a to je presne ten jazyk, na konci ktorého je násilie.